Señor Presidente, señor Comisario, es la primera vez que, en aplicación del Tratado de Lisboa, el Parlamento participa en este tipo de expedientes, en igualdad de condiciones con el Consejo, para dar consentimiento a la modificación de un Reglamento que es un compromiso, como decía la ponente, bien planificado. A través de este Reglamento se soluciona un conflicto, como decían los anteriores intervinientes, de muchos años.

Por una parte, este acuerdo es una buena noticia para los consumidores europeos. La Unión Europea logra mantener su posición de prohibir toda importación de carne de vacuno hormonada y, a cambio, abre un contingente adicional para la importación de carne de vacuno de alta calidad. Por otra parte, se benefician los productores europeos que se habían visto perjudicados por el aumento de aranceles, ya que esto suponía una carga arancelaria de 190 millones de euros para la Unión Europea —siete millones, en concreto, para mi país—. Se pretende, además, aumentar así las cuotas de mercado de estos productos en los Estados Unidos y Canadá, ya que en diez años habían caído las exportaciones un 90 Por lo tanto, hay que felicitar a la Comisión Europea por estas negociaciones, evitando que en 2009 los Estados Unidos aplicaran la medida carrusel, que habría supuesto un incremento del número de productos a los que se habrían aplicado mayores aranceles.

Este tipo de negociaciones puede ser un buen ejemplo para resolver conflictos.